Doresc să fac, de asemenea, referire la Convenția ONU prin care se spune că adopțiile internaționale nu pot fi decât o alternativă de ajutorare a copilului, atunci când acestuia nu îi poate fi găsită o familie adoptivă sau când nu poate fi îngrijit corespunzător în țara sa de origine. Riscurile unei liberalizări a adopțiilor internaționale sunt multiple. Pe de o parte, crește posibilitatea traficului de copii și a abuzurilor survenite ca urmare a intereselor de ordin financiar și a dificultăților de monitorizare a situației post adopție. Pe de altă parte, separarea copilului de părinții săi biologici, de locul său de origine, poate avea consecințe nefaste de ordin psihologic, social și educațional. Atunci când vorbim despre adopții trebuie să avem, în primul rând, în vedere asigurarea bunăstării copilului și, prin urmare, nu trebuie exercitate presiuni asupra statelor membre ale Uniunii, cu tradiții și proceduri legale diverse în domeniul adopțiilor, pentru liberalizarea adopțiilor internaționale